O problemă de actualitate o reprezintă tinerii și bătrânii care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Realizarea echității între generații va reprezenta astfel una dintre principalele provocări sociale ale politicii europene și naționale în următorii ani. Consider că promovarea conceptului de flexicuritate și a obiectivului Strategiei UE 2010 referitor la atingerea unei rate de ocupare a forței de muncă de 75 reprezintă un pas semnificativ în această direcție. Sunt de părere că atât Comisia Europeană, cât și Consiliul ar trebui să introducă recensământul privind generațiile ca instrument de informare. Este necesară, de asemenea, creșterea indicatorilor dezvoltării durabile Eurostat în absolut toate statele membre. În final, aș dori să îl felicit pe domnul Mann, pentru că a reușit să identifice în cadrul raportului său câteva soluții foarte atractive.